Hvala lepa za besedo. Najprej se opravičujem, da sem nekoliko neprimerno oblečen. Nisem imel namena danes govoriti, ampak so rekli: "Pridi v dvorano," pa če že poslušam, če je čas, bom rekel nekaj besed, Zdaj tule sem seveda zelo subjektiven, dobesedno sem, rojen v šoli, v učiteljskem stanovanju, podružnična šola je spremenila namembnost, da je gasilski dom, kar bo mogoče kolega Šarec vesel. Zdaj nekdo je omenjal nevestno ravnanje v službi. Jaz bi rekel, da danes smo zapravili dan ali ga bomo v veliki meri zaradi nevestnega ravnanja v, službi. Zdaj, ... Kdaj se začne neka, resna politika? Prvič, ko stopiš onkraj samega sebe, ko se ne ukvarjaš zgolj s tem, kaj tebe prizadeva, in seveda drugič, ko nekoga, ki ima nasprotne poglede, ki nasprotno misli kot ti, spoštuješ, in se na takšen način tudi, vedeš do njega. Jaz v skoraj petih letih, štirih pa pol, sem tega bolj malo videl v tem državnem zboru. Ne bom rekel, da se tudi jaz kdaj nisem neprimerno vedel. Že večkrat sem pa rekel, da devetindevetdeset odstotkov tega, na kar nisem ponosen in kar sem počel v državnem zboru, sem se naučil od SDS-a, tako pač enostavno je. Lapsus, ne, kdaj človek zapade v lapsus, ne? Zapade v lapsus, ko si pritisnjen ob steno, ne, pa te lovi panika, kar se je, recimo, zgodilo nekemu zdaj odstavljenemu ministru. Zapadeš v lapsus, ko trajbaš neki refren, pa se ti ga malo več ne da, ne, kot tisti profesionalci, kar je težko, garažnih bendov. In zapadeš v lapsus, ko ti je dejansko že dolgčas od tega, kaj nekdo vedno znova, poje. Kot sem že prej rekel, verjetno ni bolj ideološkega vprašanja, kot je vprašanje šolskega polja, kot je vprašanje, kakšno šolstvo bomo v neki družbi in državi imeli, kar gospod Lisec kot magister politologije zelo dobro ve. Tudi. Nisi magister? Se opravičujem. Kot diplomant politologije FDV-jevske zelo dobro ve. In tudi te zgodbe, vi se greste ideologijo, mi se ne gremo ideologijo, kolega Lisec, jaz bi vam vzel, diplomo, ne. Ker vi mi smo politiki, ampak kljub temu smo profesionalci ne, smo nekaj končali, ne. Ko se bomo pogovarjali o tem lepem furnirju, ko je potrebno to dvorano malo prenoviti, bo kolega Šarec lahko tudi o tem kaj povedal. A veste, in tudi norčevati se iz nekoga, ki je končal takšno srednjo šolo sočasno pa tole, da moramo obnoviti lesnopredelovalno verigo, jaz sem po osnovni izobrazbi naravoslovno-matematični tehnik, nekdo osnovne logike nima v glavi, pa bi v politiki si želel dosti, dosti več logike, kot je je prisotne, ne. Tudi neki nasvet premierju, dva štirinajst pa res nisem mislil, da bom izvoljen, ampak sem si rekel: "Če bom pa slučajno izvoljen, na nekem zadnjem soočenju v Mariboru, obljubljam, da ne bom uporabljal Twitterja, ker imam v življenju kaj bolj pametnega za početi kot pol dneva z Janezom Janšo pingpong igrati na Twitterju." Pa sem uporabljal Twitter, ke večina v Sloveniji vas še ni vedela, kar je Twitter, ker je pač to neki moj predhodni poklic, ki ga mogoče kdo žali, ne. Zdaj, če gremo na konkretno tematiko, stališče Levice je Miha podal. Verjetno je bilo najboljše stališče, kar ga je podajal v zadnjih, petih letih, čeprav so ga v pisarni malo kritizirali, ne. Mi smo dokaj, kritična stranka, In seveda ne, dokler je tako urejeno, kot je, po ustavi, saj ne moremo reči, tudi če nam ni všeč, da zasebnega šolstva, ne bomo, ne bomo, tolerirali, ne. Ampak a veste, gre za to, a imamo sekularno družbo ali nimamo sekularno družbo, ne, ker se zavija v neko drugo zgodbo. Jaz, mogoče me bojo moji kritizirali, jaz bi si pa želel neke razprave, ko bi se ukvarjali o nekih alternativnih, če hočete, pedagoških pristopih, ki jih določene nesekularne šole uporabljajo, in kako bi to vključevali v slovensko javno šolstvo, ne. Tisti odgovori, kolega Pikalo, ministrstva me niso zadovoljili, ne. In, da veste, ne se prezgodaj hvaliti. Jaz sem dokaj navdušen nad Estonci in njihovo pragmatičnostjo, ne. Jaz bi si želel vse, ki bi analizirali, želel bi si tudi odbora za prihodnost, ne, kjer bi se verjetno s kolegom Toninom ujela, ne, finske zgodbe, ne, ker bi se resno pogovarjali, kako še izboljšati, šolski sistem, a veste če, ker če kaj, majhni ne smemo biti neumni, ne, in potem ne bomo majhni, ampak bomo veliki, po pameti, ne, in in to je ta prostor, kjer se mora to na dnevni bazi dokazovati. Če se dotaknem ustavnega sodišča, mogoče, pravniki se ne boste z mano strinjali, ampak veste, ustavno sodišče v bistvu ni ni sodišče. Isto kot računsko sodišče ni sodišče, ne. Ustavno sodišče je razlagalec ustave in določeni, tudi resni pravni teoretiki, problematizirajo sestavo ustavnih sodišč, v katerih sedite samo pravniki. Ni si to zdaj Trček namislil, ne. In tudi to, kar govori, gospod Grims, da je pač vseeno, ne, da veste, ni ustavno sodišče fuzbal, ne, ali si zdaj zmagal ena tri ali dva tri ali je neodločeno, ne, in a veste, to sem že v prejšnjem sklicu govoril, pa ni zraslo na mojem zelniku, pač berem nekega gospoda, ki ga zelo cenim, gospoda Krivica, ne. Zakaj imajo v, v, v, v, v nemškem ustavnem sodišču sodo število, osem jih je, državna sekretarka, hvala, zakaj? Ja, zato, ker pride ko pride do takih prečenj, ne, da se je treba usesti pa pogovoriti, ker drugače bo štiri štiri, ne. Verjetno večina poslank in poslancev ne berete odločb ustavnega sodišča, računskega sodišča. Jaz sem toliko nor, da jih pač berem, Trčki smo deloholiki. A ne verjetno se tule s kolegom, premierom, nekako najdeva. Jaz sem imel popravec iz nemščine, pa kaj ne, ne? Živim, ja geht's weiter, ne. Tako pač je v življenju, ampak dobro, če se dejansko zresnimo - jaz bi si želel dve zadevi: sodo sestavo ustavnega sodišča. Mi smo zakonodajno telo, in to kar je gospa, ki je odšla z ustavnega sodišča, gospa Sovdat rekla, da končno prenehamo s tem reliktom, da državni zbor žegna sodnice in sodnike rednih sodišč. Ker tega sem se nagledal v prejšnjem mandatu, zlasti s strani današnjega predlagatelja, ne. Če vam kdo ne odgovarjal, udri, ne, dajmo gledati verjetno, ne vem, kakšen krompir na na vrtu sadi nekdo, ki vam odgovarja, ne. To bi bila neka odgovorna politika, ki jo dejansko tukaj v bistvu ne vidim, ne, in seveda, želel si bi tudi nekega dosti bolj nekupčkarskega, odgovornega predsednika države, ne. Pa saj, če se odkrito pogovarjamo, saj vemo, mi smo tisti zakon pisal za, za Kučana, ne, je omejen, kot je, ampak tudi v tej omejenosti ima predsednik države dosti bolj pomembnejšo vlogo kot objemanje nekih ograj in zlasti na tistem področju kadrovanja, ki ga ima, si trenutni predsednik države ne zasluži pozitivne ocene, ker pristaja na neka politična kupčkanja, v škodo vseh nas državljank in državljanov. Šolsko polje je pač temeljno, ideološko vprašanje in državni zbor je prostor, kjer se to ideološko vprašanje debatira in razrešuje, in tule se nehamo, slepiti. In mi kot družba, ki jo obkrožajo številčno večji sosedi, ki trenutno nimajo glih politike najboljših agregatnih stanj, smo družba, ki mora končno preklopiti na mišljenje. In meni najbolj ljuba slovenska lacanovka je rekla: "Mišljenje ni naravno stanje." In v tem državnem zboru si želim dosti več tovrstnega nenaravnega stanja. Hvala za besedo.